Efectivamente, la línea de desmilitarización del conflicto es la línea que están siguiendo ahora todos los países, con la intención de evitar esta guerra que ya se está produciendo. Y es cierto que hay que trabajar para que la oposición esté cohesionada. Aquí, en el Parlamento, hemos tenido la presencia de miembros del Consejo Nacional Sirio, a los que hemos transmitido la necesidad de una estrategia unida.

¿Qué información tiene la Unión Europea del cumplimiento de esta prohibición?

Es verdad que los barcos rusos pueden estar transportando armas, porque es difícil la negociación con Rusia.